Die Entwicklung im Asowschen Meer muss im Zusammenhang gesehen werden mit dem, was seit dem russischen Einmarsch und dem Beginn der Besetzung der Krim passiert ist. Russland hat die Krim zu einem großen militärischen Stützpunkt ausgebaut, und diese Entwicklung die Militarisierung der Krim ist ja noch lange nicht zu Ende. Deshalb muss das, was viele Kommentatoren als Kanonenbootpolitik Russlands im Asowschen Meer bezeichnen, von uns sehr ernst genommen werden. Ich teile ausdrücklich den Hinweis von Herrn Boştinaru auf unsere Probleme, unsere gemeinsamen Probleme an der östlichen Flanke.

Meiner Meinung nach muss die Europäische Union unbedingt die rechtliche Position der Ukraine in allen Instanzen bei der UNO, bei der OSZE und auch vor internationalen Gerichtshöfen stark und klar unterstützen. Die Europäische Union muss darauf achten, dass es zu keiner technischen und militärischen Zusammenarbeit mit der Russischen Föderation kommt, die möglicherweise auch noch die Operationsfähigkeit der russischen Marine stärkt. Meiner Meinung nach sollte die EU unbedingt prüfen, wie sie mit Projekten die Häfen von Mariupol und Berdjansk stärken kann. Und die EU und die NATO müssen klären, ob sie durch Eskorten und Präsenz in der Region eine weitere Eskalation verhindern können. Neue Sanktionen sollten auf jeden Fall diskutiert werden.